Libera circulație în zona Schengen și dreptul de mobilitate în relațiile cu țările terțe sunt egale pentru toți cetățenii europeni, prin urmare și pentru cetățenii din noile state membre. Luând în considerare aceasta, continuăm să ne exprimăm regretul vis vis de excluderea nemotivată a milioane de cetățeni europeni din 4 state membre, printre care și România, la parteneriatul special de mobilitate între Uniunea Europeană și Statele Unite.

Comisia trebuie să găsească împreună cu partea americană o soluție pentru eliminarea ei. Atrag atenția că menținerea deciziei poate avea un impact neprevăzut în alte dosare legate de relațiile transatlantice pentru securitate și mobilitate aflate în lucru, cum ar fi viitorul acord UE SUA pentru PNR. În cazul în care administrația SUA nu va renunța la taxă, sprijinim Comisia în demersurile necesare pentru aplicarea reciprocității față toți cetățenii americani care călătoresc în Uniunea Europeană, conform principiului fundamental al politicii Uniunii Europene în domeniul vizelor.